Dal neko upanje, v katerega verjamem. Verjamem v vas. Verjamem v namene, ki jih imate. Res je, župani parkovnih občin so se dobili z vašim predhodnikom. Res je, da so se dogovorili tudi, da postavijo merila. Jaz osebno se bom zavzel, da te merile čim prej pridejo na vaše ministrstvo. Bi pa samo še, to rad rekel na koncu, da se moramo vsi skupaj zavedati, da nacionalni park ni bohinjski, kobariški, tolminski, ampak je to naš, slovenski nacionalni park. In da v tem prostoru morajo ljudje po vseh normalnih uzancah živeti boljše, kot pa ljudje izven parka. In to bo tudi moj moto za naprej, ko se bomo, glede na to, da mislim, da merila so že delno postavljena s teh osemdeset procentov, ki jih mora država zagotavljati za investicijo v parkovnih občinah, in je to tista podlaga, iz katere bojo župani gotovo izhajali, in jaz verjamem vas in upam, da bo to, kar ste povedal, tudi res. Je pa še nekaj treba vedeti, državni zbor je v prejšnjem mandatu sprejel sklep in predlagal vladi, da začne izvaja deseti in enajsti člen. Tudi vi ste bili poslanec, tudi vi ste glasoval za to. Zato upam, da to, kar ste povedali, tudi drži. Hvala.